Na co powinniśmy się przygotować? Otóż wniosek jest następujący powinniśmy się przygotować na jak najgorszy scenariusz, czyli brak porozumienia. Rzekomo nikt tego nie chce, ale prawdopodobnie jest to scenariusz, który nas czeka. Chciałem podkreślić tylko jedną rzecz odpowiedzialność, odpowiedzialność za ten historyczny moment i za tę katastrofę, której rozmiarów nie możemy jeszcze przewidzieć, spadnie na obie strony.

Ja uważam, że negocjacje powinny zostać jak najszybciej wznowione i przeprowadzone, żeby uniknąć tej konsekwencji, która nam grozi. A odkładanie terminu brexitu w nieskończoność również prowadzi donikąd, do jeszcze większego chaosu i do niepewności prawnej, więc proszę Panów, żeby podjęli odpowiednie działania.